În februarie 2010, vă aduceam la cunoștință greutățile prin care trecea Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie Cantacuzino din țara mea. La vremea respectivă, Institutului îi fusese retrasă licența de fabricație și punere pe piață a produselor injectabile, inclusiv a multor seruri și vaccinuri extrem de importante pentru sănătatea publică. După negocieri anevoioase cu guvernul de la acea dată și stabilirea unui plan de măsuri, Institutul Cantacuzino și a recăpătat dreptul de a funcționa normal. Din păcate, apelurile mele repetate și ajutorul oferit s au lovit de urechile surde ale guvernărilor PDL, iar situația acestui institut de importanță strategică, nu numai națională, dar și europeană, a continuat să se deterioreze treptat, acesta ajungând până în pragul falimentului. Acesta este stadiul în care a fost preluat de guvernul USL, condus de Victor Ponta, care, în ciuda tuturor adversităților, a reușit să pună la punct, într un timp record o strategie de salvare a Institutului Cantacuzino. Desigur, este doar un început, de aceea vin în fața dumneavoastră astăzi, reiterând cererea pentru o implicare mai activă a instituțiilor europene în monitorizarea și sprijinirea activității acestor institute de importanță strategică europeană, pentru binele tuturor cetățenilor Europei.